Und die Berichterstattung darüber wurde verhindert, man verbot fünf Zeitungen auf unbestimmte Zeit. Unabhängige Berichte über den Tod von Demonstranten wurden durch die Zensurbehörde entfernt und durch regierungsfreundliche Artikel ersetzt.